Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Kolegice, kolegi, spoštovani, spoštovana ministrska ekipa oziroma vladna! Sedaj, dokument pred nami, ki ga danes obravnavamo, je predstavljen kot akt, ki ga naj bi, poslanci državnega zbora enotno podprli in danes predstavili širši javnosti; seveda temu ni tako. Dokument je pripravljen s podporo in potrjen s podporo treh opozicijskih strank ter seveda nagovarja vsebine, ki bi se jih delno lahko interpretiralo kot, vsebine, ki terjajo razmislek o sodobnem času. Po drugi strani pa iz nje lahko razberemo jasno selekcijo med tem, kar misli opozicija, da je prioriteta. Torej, če sem zelo konkreten, dokument je nastajal v, v nesoglasju z večino, dokument, nagovarja samo en del grozeče se nevarnosti. Naj navedem samo primer: ko smo naštevali varnostna tveganja v Republiki Sloveniji, smo se že dodobra znašli na različnih bregovih, torej za nekoga terorizem, ki se zgodil v Belfastu pred enim tednom, je nekoliko manj vreden kot tisti terorizem, ki se je zgodil v kakšni drugi evropski državi, ki ima povezavo s kakršnokoli religijo ali pa vero. Ali pa po drugi strani, ko govorimo o, omejitvi svobode govora, po drugi strani sovraženega govora se pa niti ne dotikamo. Torej, želim vam orisati, na kakšen način je dokument nastajal. Kdorkoli od nas je predlagal kakršnokoli dopolnilo, seveda na načelni ravni je bilo to sprejeto, ko je bilo pa potrebno potrditi ta akt, tega soglasja ni bilo. Sedaj parlamentarni nadzor nad obveščevalno-varnostnimi službami je ena od najpomembnejših oblik demokratičnega nadzora in nazadnje je tudi usmerjena oziroma usmerja dela nosilcev obveščevalne dejavnosti predvsem zato, ker imajo varnostno-obveščevalne službe z zakonom določena pomembna pooblastila, s katerimi se lahko doseže in poseže tudi v posameznikove človekove pravice in svoboščine na eni strani, čeprav so le-te zagotovljene in zaščitene tudi z Ustavo Republike Slovenije. Torej, dokument, ki je pred nami in ki ga obravnavamo, dotika se določenih tem, ampak ne vseh. Torej, spoštovanje inštucij Republike Slovenije se kaže tudi v odnosu, na primer do sodišč, četudi za dotičnega kakšnega odločitev ni pravilna. Prav tako menimo, da med nespoštovanje državnih institucij sodi tudi nazivanje institucij, kot je denimo krivosodje, in seveda spodbujanje ljudi k nespoštovanju posameznih institucij države, še posebej, če to počno najvišji člani politike, tega vprašanja se ne dotikamo. Z negativnim demokratičnim trendom v Sloveniji, kar tudi v večjem delu Evrope, se pojavlja kot fenomen, se srečujemo v Sloveniji več kot deset let in tudi tega nagovarjamo v tem dokumentu, sicer prav to vprašanje po moji oceni ne sodi v parametre tisto, kar je lahko, varnostna grožnja naše države. Na neki način se moramo lotevati teh izzivov na drugačen, z drugačnimi principi. Spoštovani kolegice in kolegi, kot sem že sem skušal omeniti v uvodu: Socialni demokrati na noben način takega dokumenta ne moremo podpreti, se nam ne zdi niti demokratičen, kaj pa še vreden vsebinske presoje. Temu, kot vidite, je tudi namenjena današnja razprava in ni pretirane želje po njej. Vsekakor pa so dokumenti omenjana, na nekaterih omenjeni na nekaterih področjih, za katere bo morala država, ne le aktualna vlada, pripraviti razvojne usmeritve, ki bodo morali preseči strankarske okvire. To pa omenjam zaradi tega, ker v temu dokumentu tega nismo bili sposobni. Še posebej za tiste, ki temeljijo na ustanavljanju naroda pred pred neznanim, oziroma še tiste, ki temeljijo na ustrahovanju naroda pred neznanim. Naloga vseh nas članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa je, da na podlagi pooblastil, ki nam jih daje zakon, naloge tudi odločno, enotno opravimo, da se bodo prebivalci Republike Slovenije počutili varne ne le iz vidika zunanjih, sovražnikov, ampak še posebej, pred, zlorabo pooblastil tistih, ki imajo pooblastila tudi za poseganje v človekove pravice. Torej, da zaključim: Socialni demokrati tega predloga na bomo podprli. Hvala lepa.